Signora Presidente, onorevoli colleghi, ogni volta che accade un fatto tragico, come Orlando e l'omicidio della deputata Cox, ci troviamo qua a parlare. Ci troviamo qua a parlare e ci troviamo, magari in commissione, anche a lavorare sui documenti sul contrasto

Mentre noi cerchiamo di curare gli effetti di quello che è un fenomeno estremamente più alto, ci dimentichiamo che prima vanno affrontate le cause, bisognerebbe comprendere le cause. Ne vorrei citare alcune abbiamo la povertà, il disagio sociale, l'emarginazione, la mancanza di prospettive lavorative, l'alienazione culturale, i legami familiari spezzati. Queste sono le cause che creano il terreno fertile per la radicalizzazione.

Quindi dobbiamo ricordarci sempre quali sono le cause, perché solo capendo le cause curiamo gli effetti. Oggi è importante, oggi continuiamo a parlare, risolviamo le cause della povertà, perché solo attraverso lo smantellamento della povertà, la presa in carico dei poveri, di tutti i poveri, si può affrontare il problema della radicalizzazione.